Il s'agit de l'ultime occasion de démontrer que l'Europe refuse de rester paralysée face à la question migratoire.

Le sujet sur lequel le Conseil doit sortir de l'ornière est la révision du règlement Dublin, tout le monde en a convenu aujourd'hui. Nous y sommes parvenus au Parlement, alors que nous sommes bien plus nombreux et quelquefois bien plus divers, donc cela n'est pas une mission impossible.

Les migrations ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain, et ils sont dans l'obligation de trouver une solution partagée, sinon ce qui va se passer est assez simple chaque État membre proche d'une route migratoire va continuer de dépenser son énergie à repousser les personnes de l'autre côté de la frontière ou bien en mer, sans trouver ni même chercher, d'ailleurs de réponse structurelle.